Die Bearbeitung des europäischen Rahmens ist zu begrüßen. Normalerweise ist es in unserem Rechtsausschuss üblich, dass wir bei Initiativberichten, also bei nichtlegislativen Vorschlägen, alle politischen Fraktionen im Wege von Kompromissen mit an Bord nehmen. Das ist diesmal nicht gelungen und das ist gut so.

So sind wir zum Beispiel der Auffassung, dass der Grundsatz Mittragen oder begründen bei der Corporate Governance ein nützliches Instrument ist. Jede Abweichung vom Verhaltenskodex muss angemessen begründet und die alternative Corporate Governance Maßnahme darüber hinaus beschrieben und erklärt werden. Hier verbindliche Regeln zu fordern, wie es die Sozialdemokraten in ihrem alternativen Entschließungsantrag tun, greift unverhältnismäßig in die Freiheit der Unternehmen ein und ist nicht akzeptabel, erst recht nicht unabhängig von der Unternehmensgröße. Es darf nicht sein, dass börsennotierte Unternehmen, zu denen teilweise auch kleine Unternehmen gehören, mit nicht börsennotierten Unternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen, einfach über einen Kamm geschoren werden und dann auch noch die Forderung erhoben wird, jede wohlbegründete Abweichung vom entsprechenden Kodex zu sanktionieren. Das ist purer Sozialismus. Man kann auch angesichts der Verschiedenartigkeit der Unternehmenskulturen anderen Mitgliedstaaten nicht einfach die deutsche beziehungsweise österreichische Mitbestimmung aufzwingen. Selbst wenn dadurch vielleicht einige unnötige Streiks, wie sie gerade in Südeuropa öfter stattfinden, verhindert werden könnten. Lassen Sie mich jetzt zur Frauenquote kommen. Wir haben als ALDE einen entsprechenden Änderungsantrag eingereicht mit einem sehr weitreichenden Antrag, was die Vertretung von Frauen in Aufsichtsräten angeht. Wir sind uns hier in unserer Fraktion auch nicht ganz einig wie wir es eben auch schon von Rednern anderer Fraktionen gehört haben. Dennoch hoffe ich auf breite Zustimmung. In Zukunft würde ich mir wünschen, dass die Kommission die duale Struktur, die wir in Europa haben, etwas mehr berücksichtigt und sich nicht nur auf das monistische System mit dem Verwaltungsrat konzentriert.